Die Kommission verhandelt dazu aktuell ein neues Abkommen, und zwar weil es ein Gerichtsurteil vom Europäischen Gerichtshof gab, das erst ein Bürger erstreiten musste Ein Bürger musste feststellen, dass der Datenschutz in den USA nicht gesichert ist, das war nicht die Initiative der Kommission! Wir sind in höchstem Maße besorgt, dass Sie die Interessen auch tatsächlich richtig wahrnehmen. Alles, was ich von Ihnen heute gehört habe, hat mich nicht wirklich zuversichtlich gemacht. Sie haben gesagt Die USA haben uns zugesagt, man hat uns zugesichert, Sie hoffen dies, Sie möchten das. Ich glaube, wenn wir am Ende kein Abkommen haben, das den Bürgern klagbare und durchsetzbare Rechte einräumt, dann wird das ganze Abkommen nicht so viel wert sein wie